Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, il se dit beaucoup de choses intéressantes ici, mais je crois qu'il faut avoir le courage de remettre en cause les critères mêmes sur lesquels est fondée l'Union européenne aujourd'hui. Il y a même un article dans le traité de Lisbonne et le traité de Maastricht qui a interdit à l'Union européenne de porter secours à la Grèce. Le fait d'avoir lâché la bride aux spéculateurs comme on l'a fait avec la liberté totale de circulation des capitaux, le fait de prôner la concurrence fiscale qui aboutit à une fiscalité zéro sur le capital et les sociétés aboutit peu à peu à assécher les budgets nationaux, et on demande aujourd'hui aux peuples, comme vient de le faire M. Almunia, de payer les pots cassés en pressant sur les salaires, en reculant l'âge de la retraite et en cassant les systèmes de sécurité sociale. Il faut donc changer tous ces critères, remplacer le pacte de stabilité par un pacte de développement humain pour le travail, l'emploi et la formation et décider de modifier le rôle et les missions de la Banque centrale européenne pour que l'euro devienne une monnaie commune solidaire et ne soit plus une monnaie de spéculation comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut décider d'initiatives nouvelles contre la fraude fiscale, contre l'évasion des capitaux, et fermer les paradis fiscaux, comme cela avait été promis. Et, enfin, il faut avoir le courage de taxer les mouvements de capitaux spéculatifs.